J'ai reçu plusieurs balles dans le corps. Puis, ils ont mis le feu à nos maisons. Mon père, paniqué, nous a pris, mon frère de cinq ans et moi, dans ses bras pour nous cacher dans la cour et il est retourné dans la maison pour chercher ma sœur jumelle et mon grand frère, mais mon père est ressorti seul. Aujourd'hui, nous vivons, lui et moi, dans un camp. Nous avons peur, nous avons faim. Ma mère, mon frère et ma sœur jumelle me manquent terriblement. Madame la Vice présidente, j'espère que ces enfants, pour grandir, pourront un tant soit peu oublier ces horreurs, qui hanteront à jamais leurs souvenirs d'enfance. Mais c'est à nous, aujourd'hui, d'agir et de clamer notre indignation pour tous les Kamal, les Mohammed, les Nacira, les Yasmine, pour tous les enfants nés Rohingyas, pour que cette indicible injustice et ce nettoyage ethnique au Myanmar cessent enfin. En Birmanie, en Libye, au Yémen, en République démocratique du Congo et dans tant d'autres pays, l'horreur est devenue quotidienne.